frú forseti þetta var merkilega ræða hjá hæstvirtum innanríkisráðherra sem tókst í langri ræðu með lengdan ræðutíma að skjóta sér undan því að ræða hina raunverulegu ábyrgð sem öllu skiptir í þessu máli sem er hin pólitísku ábyrgð ábyrgð þeirra sem áttu frumkvæði að málinu ábyrgð þeirra sem knúðu málið í gegnum þingið ábyrgð þeirra sem sáu um framkvæmdina ráðuneyti hæstvirtur ráðherra í stað þess fengum við hér að hlusta á einhvers konar málflutning sem hljómaði á þann veg að ráðherra hefði áfrýjað niðurstöðu hæstaréttar til þjóðarinnar væri hér að flytja mál sitt og ætlaði sannarlega að vinna það vegna þess að hann treystir ekki hæstarétti sjálfur dómsmálaráðherra yfirmaður hæstaréttar og annarra dómstiga í landinu talar niður niðurstöðu sex dómara æðsta dómstigsins og gefur til kynna að þeir séu á villigötum mér fannst líka á köflum eins og hér væri á ferðinni einhver lögspekingur að halda málfundaræfingu einhvers staðar uppi í háskóla kannski uppi í lögbergi